Se detiene y encarcela arbitrariamente a defensores de derechos humanos y disidentes políticos. No nos engañemos en Cuba no hay libertad de expresión y de reunión. Se persigue y se censura a cualquiera que se atreva a pensar diferente del régimen. No hay un pluralismo político como en las democracias normales y el nuevo proyecto de Constitución no parece arreglarlo. Al revés, refuerza el poder del Partido Comunista e incluye disposiciones surrealistas, como la prohibición a las generaciones futuras de decidir su propia forma de gobierno. Como dice mi compañero el vicepresidente Telička, esto no es una discusión entre españoles